þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir því í starfsáætlun þingsins að þingfundur verði á föstudaginn kemur hefur verið ákveðið að ekki verði þingfundir þann dag